Se equivocan quienes pretendan politizar este debate. La lucha contra la contaminación no es patrimonio ni de la izquierda ni de ninguna ideología política. En España estamos demasiado cansados de que la izquierda se apropie siempre de méritos ajenos y de méritos compartidos.

¿Por qué hablan de Madrid y no hablan de París? Les pongo un ejemplo Madrid y Barcelona en los últimos cuatro años han sido gobernadas por la izquierda, esa izquierda incapaz de poner medidas eficaces contra la contaminación, haciéndolo contra la población de Madrid. Y ahora nos vienen a dar lecciones. Si vienen, vengan a reconocer su incapacidad para luchar contra la contaminación. Señores diputados, solo hay un camino concienciar, involucrar a toda la ciudadanía, políticas globales con medidas eficaces y, sobre todo, consenso político y social. No seamos hipócritas, no basta con restricciones parciales de tráfico si sigue habiendo calderas de calefacción contaminantes. Es necesario un mayor uso de combustibles alternativos, mejorar el transporte público y renovar el parque de automóviles.